Das macht Mut, und das ist der einzig richtige Weg!

Wir müssten uns jetzt darum kümmern, dass solche Instrumente auch in Kraft treten können. Und auch wir müssen unseren Beitrag leisten. Ich finde, Herr Präsident des Rates, wir sollten uns darum bemühen, das unbedingt möglichst schnell zu realisieren. Wenn es zweitens richtig ist, dass Wettbewerbsfähigkeit ich finde, Sie haben das präzise vorgetragen der Schlüssel der Veranstaltung ist, um Wachstum zu organisieren und damit Arbeitsplätze zu schaffen, dann müssen wir auch konkret werden, wenn es um die Frage geht Herr Bütikofer hat es angesprochen was wir eigentlich tun, um Industrie in Europa zu halten und zu fördern.

Es geht auch nicht darum, mehr Geld auszugeben, sondern es geht um die Frage Kann ich sicherstellen, dass wir vielleicht durch die eine oder andere Maßnahme, die wir nicht treffen, die wir bremsen, die wir aussetzen, der Industrie eine Chance geben?

Das fände ich konkret.